Wir reden über das Thema Flüchtlinge und deren sogenannte soziale Inklusion und Integration auf dem Arbeitsmarkt.

2. Das heißt 27 DAX Unternehmen haben keinen einzigen Migranten angestellt, auch nicht Daimler!

Und dann stellt er nicht einen Einzigen von ihnen an, nicht einmal zur Show. Was für ein Offenbarungseid! Die Wahrheit ist Wir erwarten kein Wirtschaftswunder, sondern eine Extrembelastung für den Wohlfahrtsstaat, und wir haben keine Facharbeiter ins Land gelassen, sondern bestenfalls motivierte Menschen, die in unserem hochdifferenzierten Arbeitsmarkt nicht qualifiziert und nicht qualifizierbar sind, die aber mit ihren Fähigkeiten in ihren Heimatländern fehlen. Wir müssen uns der Realität stellen, und die Realität heißt Flüchtlinge bleiben nur auf Zeit. Sie müssen also nicht integriert werden, auch nicht in den Arbeitsmarkt. Wir helfen so vielen, wie wir können, aber wir können nicht allen helfen. Und Migranten haben über ein Einwanderungsrecht und nicht über das Asylrecht zu kommen. Wir müssen unsere Außengrenzen schützen. Das heißt Wir brauchen die Festung Europa. Und dann können wir jeweils im nationalen Recht Einwanderungsregeln schaffen und zielgenau denen Asyl gewähren, die unsere Hilfe brauchen, und jedes Land entscheidet, wie viel Hilfe es gewähren mag.